Pro mě je velmi důležité, že zmínila problém suburbanizace v přilehlých městských oblastech, protože to je skutečně problém velmi vážný. Tam se lidé potýkají s velmi výraznými poruchami na zdraví, na životním prostředí souvisí to s nevyváženým územním plánováním, s infrastrukturou které mají nedozírné ekonomické, sociální a environmentální dopady.